Panie Komisarzu! Szanowni Państwo!

I również na tej sali są posłowie, którzy nie chcą Ukrainy w Unii Europejskiej.

Dziękuję bardzo.